Dober večer, predsedujoči, predsednik. Spoštovani, prisotni. Glejte, od takrat, ko smo v Sloveniji, pa dobro, tudi širše, deležni teh migracijskih valov, od takrat naprej tudi pogosteje govorimo o tihotapcih z, ljudmi. Zdaj, če na neki način stvari pojmujemo s pravim imenom, potem je ta beseda tihotapci gotovo premila in moramo kar lepo reči kriminalci. Ali gre za posameznike? Največkrat gre za kriminalne združbe. Zdaj, minister, vi ste lepo povedal pred dnevi, da nočete živeti v državi, kjer policija ne more ukrepati proti organiziranemu, kriminalu. Jaz mislim, da se za to ali pa za tem podpišemo praktično vsi državljanke in državljani. Mene pa zanima, kako je to v realnosti. Namreč moje poslansko vprašanje gre k temu, da na primer v Sloveniji smo, nekako v zadnjem letu, ujeli okoli dvesto osemnajst oseb, ki so nezakonito tihotapile ljudi, kriminalce se pravi, medtem ko sosedje Hrvatje so nekako kazensko ovadili okoli štiristo oseminsedemdeset ljudi. Pri njih se je to povečalo v primerjavi s prejšnjim letom za okoli šestdeset odstotkov. Tudi v Sloveniji gre nekako verjetno za iste odstotke. Me pa zanima glede na primerjavo s Hrvaško, ki daje ogromno denarja v zadnjem času za dodatno opremo za te obmejne policiste, pa tudi širše, ko gre za varovanje meje, kako je to urejeno v Sloveniji, se pravi, ali policisti dobivajo novo opremo, na kakšen način, opravite selekcijo, se pravi, kaj je tisto, čemur dajete prioriteto. Hvala, za začetek.